þá vísa ég til þess tímabils sem ríkti hér fyrir bankahrun

laun sem duga til framfærslu er bæði að hækka laun og líka að draga úr kostnaði eins og kostnaði vegna húsnæðis og bifreiðar sem nemur um helmingi af útgjöldum heimilanna hvað varðar mína sýn á

vil ég hafa blandað kerfi ég vil hafa sjóðsmyndunarkerfi til þess að fá fólk til þess að leggja fyrir og safna fyrir efri árunum en ég geri mér grein fyrir göllum þess kerfis og að það leysi ekki öldrunarvandamálið það leysir ekki þann vanda að kerfið þarf að búa við fjárfestingarmöguleika sem eru arðbærir og stöðugleika í efnahagslífinu en því miður er kapítalisminn eins og við höfum byggt hann upp ekki mjög stöðugur þannig að það koma hér alltaf einhverjar hagsveiflur þörfinni á þessum lágmarkslífeyri í gegnum almannatryggingakerfið ef það er hægt að tryggja hérna